Hvala lepa, podpredsednik. Ja, spoštovani minister, vi ste nam seveda povedal zdaj nekaj podatkov o tem, vendar glejte, ta zakon o fiskalnem pravilu je tudi določil fiskalni svet. In fiskalni svet je tisti, bom rekel, varuh stabilnosti javnih financ. In glede tega odloka, o katerem smo danes govorili na Odboru za finance, je fiskalni svet dal mnenje, ta odlok dejansko določa okvire bodočih javnih financ za leto dva tisoč devetnajst. In glejte to mnenje je zelo zaskrbljujoče. In sicer pravi, da ta odlok, s katerim je določena fiskalna politika za leto dva tisoč devetnajst nekje zagotavlja ustrezne podlage za vzdržnost javnih financ na srednji rok, se pravi še za dva devetnajst, dva dvajset, dva enaindvajset, dvaindvajset. Napovedana gibanja v tem odloku nakazujejo oddaljevanje od doseganja srednjeročne vzdržnosti javnih financ. Izjemo pri izpolnjevanju veljavnih pravil predstavlja pričakovano, sicer pretežno ciklično znižanje deleža dolga v BDP, se pravi, edino, pa še to pravijo, da je ciklično. Fiskalni svet pravi, da bi morali biti v letu dva tisoč devetnajst za okoli dvesto sedemdeset milijonov evrov nižji odhodki oziroma za en odstotek bruto družbenega proizvoda. Pristop h konsolidaciji javnih financ ni bil vzdržen, saj se je ob prenehanju veljavnosti preostalih varčevalnih ukrepov in z javnofinančnimi posledicami že sprejetih ukrepov v letu dva tisoč devetnajst nakazuje poslabšanje strukturnega salda. Skratka, neto izdatki so rasli hitreje od dolgoročnega potencialnega proizvoda oziroma družbenega proizvoda. Skratka, minister za finance, vse te zadeve, ki ste jih povedali, nekako ne držijo.